miklar skuldir eru erlendis sem ríkið skattgreiðendurnir eiga að borga samkvæmt yfirlýsingum forsætisráðherra og viðskiptaráðherra

og í því sambandi ber að leggja áherslu á að margir voru í raun blekktir fólk taldi sig vera að leggja peningana sína inn á öruggar sparnaðarleiðir sem svo reyndist ekki vera fjármálamarkaðurinn er svo margslunginn að venjulegt fólk og jafnvel þeir sem eiga að heita sérfræðingar hefðu ekki yfirsýn yfir kosti einstakra aðgerða eða ókosti

og allra venjulegra íslendinga er gríðarlegt nútíðin og framtíðin verða skuldsett miðað við yfirlýsingar þeirra ráðamanna sem ég gat um hér áðan og spurningin er hvernig gat þetta gerst miðað við þær reglur sem gilda um greiðslur á reikningum fjármálafyrirtækja þá hefur verið talað um það af hálfu ríkisstjórnarinnar að það verði gengið mun lengra heldur en þær almennu reglur ná um neytendavernd þegar svo er þá náttúrlega liggur fyrir að það er alþingis að ákveða með hvernig skuli fara og þá er spurningin um það eiga þá ekki allir að fá sem höfðu reikninga í þessum lánastofnunum hverja á að skilja eftir þegar vikið er frá hinum almennu reglum frá þeirri löggjöf sem hefur verið mörkuð og tekið til ákveðinna ákvarðana að geðþótta að þá verður að gæta þess að jafnræði og jafnréttis sé gætt það getur verið vandmeðfarið við aðstæður eins og þessar en það er eðlilegt að það sé spurt núna hvernig gat það gerst að allur bókfærður hagnaður af bönkum undanfarin ár samanlagður hagnaður undanfarin þrjú ár yfir fimm hundruð milljarða skuli allt í einu hafa gufað upp hvar er allt þetta fé er það ekki tiltækt þegar til á að taka

að það getur betur freistað gæfunnar og leitað auðnu sinnar annars staðar en á íslandi sem er skuldsett miðað við yfirlýsingarnar sem ég gat um áðan algjörlega út yfir öll mörk en spurningin er og það sem ég bjóst við að mundi koma hjá hæstvirtum forsætisráðherra það voru upplýsingar til alþingis og til þjóðarinnar um það þurfti þetta að gerast voru þær aðgerðir sem gripið var til voru þær nauðsynlegar og í ræðu sinni hér áðan þá vék hæstvirtur forsætisráðherra að því að nauðsynlegt væri að koma gjaldeyrisviðskiptum í eðlilegt horf og það liggur alveg fyrir að það að sjálfsögðu ber brýna nauðsyn til þess en af hverju fóru gjaldeyrisviðskiptin úr eðlilegu horfi það var vegna þess að það var gripið til aðgerða auk þess sem ég vil segja tímasprengja með því að hafa gjaldmiðilinn á floti hlaut einhvern tímann að lenda með þeim hætti sem hefur nú gerst þá vísaði hæstvirtur forsætisráðherra til þess að það hefði orðið á undanförnum mánuðum mikill samdráttur í innlendri eftirspurn og það er ljóst og það vita allir sem fylgjast með íslensku þjóðfélagi í sambandi við það þá talaði hann um það að í dag hefði seðlabankinn lækkað stýrivexti stýrivextir voru lækkaðir mjög óverulega miðað við þá ofurhæð sem stýrivextir hafa verið í den danske bank mat það þannig að það í sjálfu sér skipti sáralitlu máli það þyrfti að lækka stýrivexti mun meira og ég tel það svo vera að stýrivaxtabrjálæði seðlabankans hefur gjörsamlega keyrt yfir öll mörk og hefur drepið niður framtak íslensku þjóðarinnar það eru fyrst og fremst rangar aðgerðir seðlabankans og ríkisstjórnarinnar sem í raun erum að horfa framan í í dag í raun hefði seðlabankinn þurft að lækka stýrivexti sína niður í svipaða stýrivexti og seðlabanki evrópu og jafnvel niður fyrir það til að koma íslensku atvinnulífi í virkilegan gang heyr heyr varðandi ummæli háttvirts þingmanns guðna ágústssonar formanns framsóknarflokksins um aðgerðir breta um aðgerðir gordon brown flokksbróður

að íslensk stjórnvöld skyldu ekki hafa beitt sér af alefli og leitað allra færra leiða af hverju tókum við það ekki upp hjá atlantshafsbandalaginu þegar bandalagsþjóð okkar beitti hryðjuverkalögum gagnvart bandalagsþjóð sinni af hverju tókum við þetta ekki upp í öryggisráði sameinuðu þjóðanna af hverju slitum við ekki stjórnmálasambandi við breta þegar þeir beita okkur hryðjuverkalögum það var engin ástæða til að leggjast á hnén gagnvart bretum við höfum fyrr átt í útistöðum við breta og það var nú einu sinni forsætisráðherra úr röðum sjálfstæðisflokksins sem tók þá afdrifaríku ákvörðun að slíta stjórnmálasambandi við breta þegar að framferði þeirra keyrði um þverbak og þá fyrst fóru hlutina að gerast og okkar bandalagsþjóðir að gera ráðstafanir til þess að tryggja það að ísland nyti ákveðinna réttinda en þyrfti ekki að lúta í gras fyrir stórþjóðinni en ég spyr og ég bjóst við því að heyra frá forsætisráðherra og hann talar um uppgjör við fortíðina það sem við stöndum í núna er fyrst og fremst spurningin um nútíðina uppgjörið við fortíðina kemur síðar en spurningin sem á okkur brennur núna er þessi var nauðsynlegt að fara þá leið sem farin var og þá sér maður í erlendum blöðum sem fjalla um fjármál meðal annars financial times frá þrettánda október eða á mánudaginn var að þar talar blaðið um hræðileg mistök sem séu á bak við íslensku fjármálakreppuna hræðileg mistök og blaðið segir íslensku bankarnir voru taldir of áhættusamir af því að seðlabanki íslands virtist ekki hafa traust sem sem þrautavaralánveitandi og um leið var ríkisstjórnin og seðlabankinn ekki talin nægilega traust af því þau gætu þurft að taka bankana yfir hver er þá spurningin voru það einhverjir slæmir bankamenn sem báru ábyrgðina á þessum hlutum og sem sumir hafa haft stór orð um eða var það vegna þess að við höfum byggt upp stjórnkerfi sem var ekki nægilega virkt og sem brást þegar um var að ræða spurningin er að sjálfsögðu um þetta og um þetta hefðum við þurft að fjalla og þetta hefði þurft að vera þungamiðjan í þeirri skýrslu sem hæstvirtur forsætisráðherra gaf alþingi um hvað væri að ræða það segir einnig í þessari umfjöllun financial times frá því á mánudaginn þá er bent á það að allir íslensku bankarnir voru gjaldfærir og allir sýndu þeir góða niðurstöðu í hálfs árs uppgjöri og enginn þeirra hafði það sem blaðið kallaði það svokallað eitrað eða ónógt öryggi

einna fremstu sérfræðinga sem um er að ræða á alheimsvísu í efnahagsmálum og þá er það niðurstaðan þessi það voru ríkisstjórn og seðlabanki sem brugðust en það er sama niðurstaða eins og rektor háskólans á bifröst sem háttvirtur þingmaður guðjón arnar kristjánsson vísaði í áðan að sömu niðurstöðu og hann komst að og rakti fyrir nemendum sínum í gær en það eru fleiri sem fjalla um málið með þessum hætti erlendis

meðal annars segir í sunday times frá því á sunnudaginn var að ísland hefði fengið mýkri lendingu ef seðlabankinn hefði lækkað stýrivexti sína og sett bremsu á útlán

við höfum talað um mannúðlega markaðshyggju ekki græðgishyggjuna sem hefur riðið hér röftum frá því um tvö þúsund þá þurfti að gera hlutina öðruvísi ég er sammála þeim sem hafa talað um það að sjálfsögðu þurfum við að glíma við þann vanda sem um er að ræða sameiginlega við þurfum að sækja fram sameiginlega sem þjóð að sjálfsögðu gerum við það en til þess að við getum sótt fram og til þess að við tökum réttar ákvarðanir og komumst að réttum niðurstöðum þá þurfum við að hafa forustu sem dugar ekki bara ríkisstjórn heldur líka alþingi og líka seðlabanka allir þurfa að vinna saman það þarf að vera skilvirk forusta

þingmönnum steingrími j sigfússyni það er nauðsynlegt að efna til kosninga svo fljótt sem auðið verður þegar þjóðin hefur stýrt í gegnum